herra forseti ég mæli fyrir minnihlutanefndaráliti mínu sem fulltrúa vinstri hreyfingarinnar græns framboðs í viðskiptanefnd meginmarkmið þessa frumvarps er að gera breytingar á núgildandi lögum er snúa að gjaldþrotaskiptum og greiðslustöðvun fjármálafyrirtækja sem fjármálaeftirlitið hefur tekið yfir stjórn á frumvarpið er afsprengi laga númer hundrað tuttugu og fimm tvö þúsund og átta svonefndra neyðarlaga sem samþykkt voru á alþingi sjötta október síðastliðinn vinstri hreyfingin grænt framboð studdi þá að málið yrði tekið fyrir með afbrigðum og fengi skjóta afgreiðslu í ljósi þess að frumvarpið væri illskásti neyðarkosturinn í stöðunni hins vegar sat vinstri hreyfingin grænt framboð hjá við endanlega afgreiðslu málsins með vísan til þess meðal annars að ríkisstjórnin bæri ein ábyrgð á efnahagshruninu og auk þess hefði hún ekkert samráð haft við stjórnarandstöðuna við undirbúning málsins þá hafi einnig verið óljóst hvernig heimildir samkvæmt frumvarpinu yrðu nýttar og hvernig framkvæmdin mundi takast til vinstri hreyfingin grænt framboð vildi ekki bera ábyrgð á því fyrir fram hvernig til mundi takast þetta frumvarp sem hér er rætt sýnir að það var ástæða til að efast um það allverulega og kem ég betur að því síðar minni hluti viðskiptanefndar hefur kynnt sér efni þessa frumvarps eins og kostur er með mjög stuttum fyrirvara og við sérstakar aðstæður málið er eins og neyðarlögin borið fram af viðskiptaráðherra án samráðs við stjórnarandstöðuna og lítið ráðrúm gefið til þessa að gaumgæfa málið í nefnd þótt nú séu liðnar rúmar fimm vikur frá setningu neyðarlaganna og þessi viðbrögð hefðu hugsanlega átt að koma undir það er líka illt herra forseti að það skuli ekki við meðferð málsins í þingnefnd hafa verið kallað eftir skriflegum umsögnum hagsmunaaðila það er ekki í þeim anda sem mælti fyrir um vönduð vinnubrögð við lagasetningu það voru ekki kallaðir heldur fyrir allir hagsmunaaðilar og ég nefni þá sem ekki gáfu umsögn og ekki gátu fjallað formlega um málið þar nefni ég réttarfarsnefnd sérstaklega

ég nefni smærri kröfuhafa í bönkunum um að geta jafnan orðið fórnarlömb nauðasamninga og greiðslustöðvunar ég nefni fjárfesta ég vil þó halda því til haga að kröfu minni ég óskaði eftir því með tölvupósti síðastliðinn föstudag við formann nefndarinnar að staðgengill formanns nefndarinnar varaformann nefndarinnar reyndar að réttarfarsnefnd kæmi fyrir og réttarfarsnefnd skilaði skriflegri umsögn benedikt bogason frá réttarfarsnefnd kom á fund viðskiptanefndar tíunda nóvember síðastliðinn en tók þar fram að nefndin hefði ekki fjallað um málið lögð er mikil áhersla á að frumvarpið nái fram að ganga fyrir fyrirhugaðan fund skilanefnda bankanna með erlendum kröfuhöfum sem fram fara á morgun fimmtudag og föstudag þetta er allt án haldbærra skýringa af hverju er það nauðsynlegt að flýta frumvarpinu með þessum hætti og skoða það ekki í víðu samhengi minni hlutinn telur að það sé ólíðandi að löggjafarvaldið sé sett í þá aðstöðu að þurfa að afgreiða jafnafdrifaríkt mál sem kann að hafa jafnafdrifaríkar afleiðingar frá alþingi í flýti og óðagoti vegna meintrar pressu frá erlendum kröfuhöfum ég óskaði eftir því á fundi nefndarinnar að þetta yrði skjalfest það kom ekkert fram

gengur vilji erlendra kröfuhafa framar erlendum kröfum þeim smærri kröfum sem kunna að verða fórnarlömb í greiðslustöðvun hagsmuna þeirra er nefnilega betur gætt innan gjaldþrotaskipta

og skapa skilyrði fyrir stöðugleika í efnahagslífinu því sé einkennilegt að nú eigi að víkja frá grundvallarskilyrðum í íslenskum gjaldþrotalögum sökum meintrar pressu frá erlendum kröfuhöfum og órökstuddra staðhæfinga þeirra og ég ítreka það órökstuddra staðhæfinga þeirra um að það þjóni betur hagsmunum hinna gjaldþrota banka að fara í greiðslustöðvun og síðar hugsanlega nauðasamninga séu bankarnir í raun gjaldþrota eins og fullvissa virðist vera um nema hugsanlega hvað kaupþing varðar að gefa sig upp til gjaldþrotaskipta þrátt fyrir þær breytingar sem frumvarpið boðar vísast þar meðal annars til laga um hlutafélög og laga um fjármálafyrirtæki og kem betur að því síðar hér er vert að benda á að á fundi með viðskiptanefnd kom fram

að erlendir lánardrottnar vildu að farið væri í þekkt og viðurkennt ferli gagnvart þeim bönkum sem hér um ræðir þá vaknar sú spurning hver eru þá rökin fyrir því að afnema nú þýðingarmikil ákvæði gjaldþrotaskiptalaga sem er fordæmalaust hérlendis sem erlendis og fara út í greiðslustöðvun og hugsanlega nauðasamninga sem eru óþekktar leiðir gagnvart fjármálafyrirtækjum sem eru de facto gjaldþrota aðspurður á nefndarfundi viðskiptanefndar þekkti fulltrúi fjármálaeftirlitsins ekki til slíkra dæma erlendis sem sé við erum að fara inn í óvenjulegt ferli sem ekki er þekkt hvorki hér á landi né erlendis og að ég skil best þvert á vilja hinna erlendu lánardrottna hver er tilgangurinn bak við það einnig skal því haldið til haga skilyrðum laga fyrir greiðslustöðvun boðaðar breytingar það er afnám fjórða og sjötta tölulið annarri málsgrein tólftu greinar gjaldskrárskiptalaga eru þar með óþarfar gagnvart þeim banka minni hlutinn telur að við þær aðstæður sem nú eru uppi sé enn brýnna en ella að vandað sé til lagasetningar og breytinga og að ekki sé gripið til illa ígrundaðra úrræða sem kunni og það eru töluvert miklar líkur á því að skaða almenning almenningsálitið og þjóðarbúið enn frekar þegar til framtíðar er litið ég nefni bara eitt dæmi segjum nú svo að það verði farin þessi leið og nauðasamninga og standi í allan þennan tíma sem boðaður er af frestunum ef það mistekst og búið fer svo í gjaldþrotaskipti hvað erum við þá búin að gera með því að tefja tímann með þessum hætti minni hlutinn telur að frumvarpið í upphaflegri mynd með ákveðnum breytingum kunni að hafa verið þarft sama gildir um breytingartillögur varðandi svonefndan frestdag en leggst eindregið gegn frumvarpinu að öðru leyti og munum væntanlega sitja hjá um þetta frumvarp nema hvað varðar þennan fjórða og sjötta tölulið ég mun að minnsta kosti greiða atkvæði gegn vel má vera að þörf sé á að tryggja eins og kostur er með lagabreytingum heimildir hinna gjaldþrota banka til að geta haldið starfsemi sinni áfram til að lágmarka tjón þeirra og þar með kröfuhafa og þar með þjóðarbúsins slíkar heimildir til að lágmarka tjón til að halda áfram rekstri er hins vegar þegar að finna í núgildandi lögum um gjaldþrotaskipti númer tuttugu og eitt nítján hundruð níutíu og eitt sem taka einnig til fjármálafyrirtækja samkvæmt lögum um fjármálafyrirtæki númer hundrað sextíu og eitt tvö þúsund og tvö rekstur þrotabúa bankanna sem fjármálafyrirtækja er einnig háður núgildandi lögum um fjármálafyrirtæki telji fjármálaeftirlitið að lagaheimildir skorti til að veita þrotabúum bankanna starfsleyfi er unnt að bæta úr því með einfaldri lagabreytingu án þess að setja gjaldþrotalög og tengd lög í uppnám á fundi viðskiptanefndar um frumvarpið sjöunda nóvember síðastliðinn voru kynnt til sögunnar ný og einkar umdeilanleg ákvæði til breytinga á lögum um fjármálafyrirtæki aðeins um hálfum sólarhring eftir að viðskiptaráðherra mælti fyrir frumvarpinu á alþingi það verða að teljast ámælisverð vinnubrögð og sýnir glöggt að hið upphaflega frumvarp var vanhugsað þar er boðað eins og ég sagði áðan ákvæði þess efnis að svonefndur frestdagur við gjaldþrotaskipti miðist meðal annars við það tímamark er skilanefndir voru skipaðar

er verið að víkja frá tveimur grundvallarskilyrðum sem fram koma í lögum um gjaldþrotaskipti varðandi skyldu dómara að synja um heimild til greiðslustöðvunar dómara er beinlínis skylt að synja um greiðslustöðvun ef fyrirtæki er gjaldþrota minni hlutinn telur að með þessum breytingum sé verið að tryggja að þeir bankar sem sannanlega eru komnir í gjaldþrot fái ekki synjun dómara um greiðslustöðvun og geti því í framhaldinu leitað nauðasamninga ég bendi á það að þessi gjaldþrotaskiptalög sem eru að verða hundrað ára gömul með breytingum eru byggð að norrænni fyrirmynd og frávik frá afar mikilvægum skilyrðum gjaldþrotaskiptalaga við þessar sérstöku aðstæður eins og stefnt er að með frumvarpinu eru til þess fallin að valda tortryggni og grafa undan trausti okkar jafnt innan lands sem og á alþjóðavísu og það er algerlega ástæðulaust að grípa til þessara breytinga á lögunum meðan skilanefndirnar hafa ekki séð fyrir endann á því hver staða þessara banka er það var líka upplýst á fundum viðskiptanefndar og ég ítreka það að þetta getur líka orðið á kostnað smærri innlendra hluthafa hér ráða ferðinni hagsmunir stórra erlendra lánardrottna það kom margsinnis fram á fundum nefndarinnar var það tilgangur neyðarlaganna ætluðum við ekki að verja ísland og íslenskan almenning ég vil taka undir þau sjónarmið líka sem komu fram af hálfu steinunnar guðbjartsdóttur sem situr í skilanefnd glitnis að hún teldi óeðlilegt að vikið væri fraþessum skilyrðum minni hlutinn telur nefndar breytingar

þær heimili greiðslustöðvun og hugsanlega nauðasamninga fjármálafyrirtækja sem eru gjaldþrota og séu til þess fallnar að valda tjóni og fjölda málaferla ríkið kann auk þess að verða skaðabótaskylt vegna þessara breytinga bæði gagnvart kröfuhöfum og ekki síður fyrirtækjum í öðrum rekstri á íslandi sem kunna að verða gjaldþrota það skal ítrekað að þrátt fyrir umræddar breytingar á ákvæðum tólftu greinar gjaldþrotaskiptalaga er ég vil benda á það og fullyrða bæði af reynslu minni sem lögmaður og lögfræðingur

þá lögmenn sem best til þekkja og best til þekkja í réttarfari í dag að gjaldþrotaskiptaferlið er traustara vandaðra og gegnsærra ferli og tryggir betur réttarstöðu kröfuhafa og er mun betri og faglegri kostur fyrir þá en greiðslustöðvun og nauðasamningar það er nú einu sinni þannig ég ítreka að sú hætta er fyrir hendi að leið greiðslustöðvunar og nauðasamninga tefji ferlið sem geti leitt til frekara fjártjóns og þar getur ríkið orðið skaðabótaskylt eins og áður er rakið minni hlutinn fullyrðir að með gjaldþrotaskiptaferli sé hægt að ná öllum markmiðum greiðslustöðvunar og nauðasamninga og gott betur öllum þeim markmiðum sem háttvirtur formaður viðskiptanefndar lýsti í ræðustól áðan öllum og gott betur vegna þess a ferlið er vandaðra ég leyfi mér að ítreka það að það hafa engin haldbær rök studd skjalfestum gögnum komið fram á fundum viðskiptanefndar m frumvarpið sem mælir með þessu greiðslustöðvunar

alvarlegt mál að þessi breyting á gjaldþrotaskiptalögunum fjórða tölulið og sjötta tölulið annarri málsgrein tólftu greinar feli í sér í sér brot á jafnræðisreglu stjórnarskrárinnar og ég spyr hvað með önnur fyrirtæki í landinu sem munu á næstu mánuðum fara í þrot mun verða vikið frá sömu skilyrðum og hér er verið að mæla fyrir gagnvart bönkunum

á íslandi sem slaga upp í þessa banka þau standa illa hvers eiga þau að gjalda við höfum búið við farsælt gjaldþrotaskiptakerfi í eina öld og það er glatað að fórna því með vanhugsuðum tillögum sem ekki hafa verið skoðaðar í víðara samhengi háttvirtur þingmaður jón magnússon sem á að vita betur það er ég ekki viss um það gildir sama um lengdarfresti þeir eru umdeilanlegir og við getum ekki stutt frumvarpið í þessari mynd og ég fyrir hönd þess minni hluta sem ég stend að geri kröfu til að frumvarpið verði samið frá grunni

og fulltrúi í réttarfarsnefnd tók fram á fundi viðskiptanefndar tíunda nóvember að frumvarpið með áorðnum breytingum kæmi sér spánskt fyrir sjónir hann tók fram að réttarfarsnefnd hefði ekki fengið frumvarpið til skoðunar og nefndin sem slík ekki komið að málinu það er auðvitað með ólíkindum við höfum sérstaka réttarfarsnefnd til að gaumgæfa það að breytingar á réttarfarslöggjöf okkar séu haldbærar og hún kemur ekki að málum í henni sitja eins og ég ítrekaði færustu sérfræðingar íslands í réttarfari þeir hafa allir uppi þessi aðvörunarorð hann benti líka á sem er staðreynd benedikt bogason að greiðslusöfnun og nauðasamningar eru í þágu skuldara ekki kröfuhafa menn skyldu átta sig á því

væri þeim bönkum sem væru raunverulega gjaldþrota skylt að gefa sig upp til gjaldþrotaskipta og þar vísa ég í hundrað og aðra grein laga um fjármálafyrirtæki þar sem er minnsti vafi á því að eignir hrökkvi fyrir skuldum á að leiða til þess að fjármálaeftirlitið á að frumkvæði að gjaldþrotaskiptum það stendur í þessari grein sama gildir um hlutafélagalögin nú stöndum við frammi fyrir því að það á að fara að undanþiggja tvo töluliði til að komast í greiðslustöðvun en engu að síður stendur þessi staðreynd fyrir hendi að það er af þessum fyrirtækjum sem skulda meira en þau eiga þeim er skylt að fara í gjaldþrotaskipti það er talað um í lagagreininni að þegar víst sé að þegar eignir hrökkvi fyrir skuldum þá eigi að fara í skipti það er sem sagt einber vafi skyldar fjármálaleftirlitið til að gera kröfu um gjaldþrotaskipti benedikt bogason vísaði einnig til hundrað þrítugasta og áttundu grein laga um hlutafélög hann varaði enn fremur við hugsanlegri bótaábyrgð ríkisins og taldi að hér væri verið að fara inn á varhugaverðar brautir eins og ég orðaði það í nefndaráliti minni hlutans hann sagði reyndar og notaði þannig orð hann taldi að við værum að fara inn á jarðsprengjusvæði það var ekki minna hann tók líka skýrt og skorinort fram að gjaldþrotaferlið væri tryggara ferli fyrir kröfuhafa það er fyrir kröfuhafa af hverju er þá verið að fara út í nauðasamninga se eru úrræði fyrir skuldarana að kröfu erlendra lánardrottna hvað hangir á þeirri spýtu það er illt í efni þegar réttarfarsnefnd er hunsuð með þeim hætti sem raun ber vitni og fyrir mér óásættanlegt að menn séu að leika sér með réttarfarslögin með þessum hætti það er mín eindregna skoðun að það stefni í réttarfarslegt og þjóðhagslegt slys ef gjaldþrota bönkum verður beint í farveg greiðslustöðvunar og nauðasamninga það er þess vegna sem ég legg til í minnihlutaálitinu að frumvarpið komi aftur til viðskiptanefndar milli annars og þriðju umræðu og þar verði leitað skriflegs álits réttarfarsnefndar að undangengnum fundi hennar um málið formlegum fundi og formlegum efnistökum réttarfars utan um málið

er ótrúlega mörgum spurningum ósvarað um þetta mál hvað þetta frumvarp varðar og þær breytingar sem gerðar hafa verið á því hver eru

hver eru framtíðaráformin hver á framtíðarskipunin að verða þessari spurningu og fleirum verður viðskiptaráðherra og ríkisstjórnin að svara afdráttarlaust í morgunblaðinu í morgun komu fram ákveðnar upplýsingar um þetta mál er það tilgangur laganna að hér verði starfandi sex bankar í landinu það kom fram í ræðu háttvirts formanns viðskiptanefndar að það ætti að stíla upp á það að bankarnir héldu áfram starfsemi þeir byrjuðu upp á nýtt og erlendir kröfuhafar kæmu inn sem hluthafar það er við fengjum þá væntanlega þrjá erlenda banka til íslands til viðbótar við þrjá ríkisbanka eða hangir það ef til vill á spýtunni að það eigi að sameina síðan þessa erlendu þrjá banka ef allt gengur nú upp við ríkisbankana og einkavæða þá eru menn virkilega ekki búnir að fá nóg af einkavæðingunni hinni sex ára gömlu einkavæðingu sem hefur leitt þessa þjóð í mesta ógæfu efnahagsmála sem hún hefur upplifað er ekki nóg komið hvernig á að varða leiðina fram á við hvað er verið að gera eða eins og einhver maður úti í bæ er þetta bara valdabarátta er þetta valdabarátta fjármálaráðuneytisins við ríkisstjórnina og seðlabankann er verið að búa til ríkisstjórn íslands hjá fjármálaeftirlitinu inn á suðurlandsbraut er það það sem verið er að gera hvað er verið að gera hver er tilgangurinn með þessum breytingum það verða að koma skýr svör við því það er óhjákvæmilegt það er algerlega óhjákvæmilegt hvert menn eru að stefna ætla menn ekki að læra af reynslunni ég ætla ekki að hafa fleiri orð um frumvarpið eins og það er lagt fyrir af meiri hluta viðskiptanefndar en vil mæla svo fyrir tveimur öðrum breytingartillögum sem ég þarf ekki að skýra þær liggja frammi á þingskjali minni hlutinn leggur í fyrsta lagi til að kjararáði verði falið að ákveða laun og starfskjör bankastjóra og annarra starfsmanna fjármálafyrirtækja sem eru í meirihlutaeigu ríkisins hér er þá átt við aðra starfsmenn bankanna bankastjóra og aðra æðstu starfsmenn sem ekki taka laun samkvæmt kjarasamningum

að með slíkri lagasetningu með slíkri breytingu á lögum um fjármálafyrirtæki sé alfarið snúið af braut þeirrar öfgafullu launaþróunar ofurlaunaþróunar sem átt hafa sér stað eftir að bankarnir voru einkavæddir nú í eitt skipti fyrir öll herra forseti eiga dagar ofurlauna bónusgreiðslna og kaupréttarsamninga að vera liðnir það er einkar eðlilegt að miða laun bankastjóra og annarra æðstu starfsmanna bankanna við laun skjóta eða forstöðumanna ríkisins og það er brýnt að það sé gætt samræmis í starfskjörum ríkisstarfsmanna án tillits til starfa og ábyrgðar þeirra það er ekkert sem réttlætir það að ríkisbankastjórar og aðrir yfirmenn fjármálafyrirtækja ríkisins séu á sérkjörum og ofurlaunum eins og raun ber vitni það er ekkert sem réttlætir það og þjóðin

í mótmælum sínum gagnvart ríkisstjórninni minni hlutinn gerir kröfu til þess að það verði þegar í stað snúið af þessari braut ofurlauna og græðgi siðspillandi græðgi sem hefur gegnsýrt þetta þjóðfélag allt of mörg undanfarin ár gegnsýrt það með hörmulegum afleiðingum ég þarf ekki að skýra út hvernig kjararáð vinnur

þær breytingar nú þegar ríkisbankarnir eru í meirihlutaeigu ríkisins bankarnir að þeir lúti ákvæðum stjórnsýslulaga og upplýsingalaga minni hlutinn telur að slík lagasetning muni tryggja réttaröryggi og jafnræði borgaranna í samskiptum við bankana og auka gegnsæið sá leyndarhjúpur sem umlukið hefur starfsemi þeirra banka sem hér um ræðir hefur verið gróðrarstía misréttis og leitt með öðru til efnahagshrunsins það er fjallgrimm skoðun mín að lokum ítreka ég að málið fari til nefndar á nýjan leik og ítarlegrar skriflegrar umsagnar réttarfarsnefndar verði aflað og frumvarpið skoðað í víðara samhengi hagsmunir hinna erlendu kröfuhafa á fundum með skilanefndum á morgun fimmtudag og föstudag réttlæta ekki að hér sé afgreitt frumvarp sem ekki er vandað að efni og